Sehr geehrte Frau Mogherini, auch von mir herzlichen Dank für Ihr ausgezeichnetes Statement! Eine politische Lösung in Syrien ist nicht in Sicht. Die Hälfte der syrischen Bevölkerung ist auf der Flucht, jeder vierte Syrer hat sein Land inzwischen verlassen und Zuflucht in einem anderen Land gesucht. Allein in den vier Nachbarländern Türkei, Libanon, Jordanien und Irak leben mehr als 4,5 Millionen Flüchtlinge, und es besteht kein Zweifel, dass die Region noch auf Jahre hinaus auf internationale Hilfe angewiesen bleibt. Auf der Syrien Geberkonferenz Anfang Februar in London wurden für dieses Jahr fünf Milliarden Euro und für die kommenden Jahre ein ähnlicher Betrag zugesagt. Die erforderlichen Summen liegen allerdings weitaus höher. Ich habe im vergangenen Jahr den Libanon besucht und intensive Gespräche mit syrischen Flüchtlingen geführt. Den meisten Flüchtlingen ist bewusst, dass sie auf Jahre nicht in ihre Heimat zurückkehren werden. Daher ist es wichtig, dass internationale und lokale Hilfsmaßnahmen über eine Grundversorgung hinausgehen und Perspektiven eröffnen.

Zum Offenhalten von Perspektiven gehört auch, dass syrische Flüchtlinge eine realistische Chance haben, zu ihren engsten Angehörigen in die EU nachzuziehen. Leider wird mir regelmäßig von großen Schwierigkeiten bei der Bewilligung von Anträgen auf Familienzusammenführung berichtet, zum Beispiel in deutschen Botschaften und Konsulaten. Denn neben finanzieller und operativer Unterstützung muss es ein wesentlicher Bestandteil europäischer Hilfe sein, dass syrische Flüchtlinge weiterhin bei uns Schutz suchen können.